Dans ce sens là, je voudrais évoquer le mécanisme de suivi qu'il devrait y avoir quand nous parlons de commerce parce que demander que certaines choses soient faites est une chose, faire le suivi en est une autre. Il me reste à espérer que de vrais progrès seront faits à l'avenir quant à l'état de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde et que nous saurons par nos positions, vous par les vôtres ou par votre action et nous par nos positions ici au sein du Parlement européen, contribuer à accélérer ces progrès.